Wir brauchen auf diesem Europäischen Rat Entscheidungen, wie es mit der Verteilungspolitik weitergeht, wie wir das Asylrecht hinbekommen, wie wir eine anständige Afrikapolitik hinbekommen und dass wir dies alles mit Geld bezahlen müssen dass man hier eine klare Regelung bekommt. Und wir brauchen auch eine krisenfestere Europäische Wirtschafts und Währungsunion. Das sind Aufgaben, die wir im Reformprogramm lösen müssen, um den Themen zu begegnen und gleichzeitig in der Lage zu sein, unsere Bürger für dieses Europa zurückzugewinnen.